en tentant la traversée sont victimes de vos propres politiques? Il y a 100 ans, la funeste révolution bolchévique plongeait la Russie dans un régime totalitaire, violent et liberticide. Plusieurs pays ont suivi cette terrible voie. Celle choisie par l'Union européenne est aussi néfaste que celle prise par l'ex Union soviétique.

Finissons en avec ces politiques d'immigration sapant la cohésion de nos peuples et mettant gravement en péril notre civilisation. Ayez enfin le courage de prendre des mesures dissuasives, de mettre fin à la collusion entre trafiquants et ONG pseudo humanitaires et de renvoyer les embarcations clandestines.